Les instances onusiennes jouent évidemment un rôle majeur à cet égard. Elles sont aussi le cadre adéquat pour traiter dles récentes tensions dans la région des Balkans occidentaux et adopter une position ferme quant face aux actions de la Russie qui menacent la stabilité des processus de réforme dans cette zone. Il faut, certes, continuer à soutenir la réforme de l'ONU, y compris du Conseil de sécurité. Je soulignerai, en particulier, un point qui figure également dans le rapport que j'ai rédigé sur les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, que nous avons voté aujourd'hui. L'usage du droit de veto par les membres permanents du Conseil de sécurité est inacceptable lorsque des crimes d'atrocités sont commis.